Madame la Présidente, j'ai voté à deux mains cette résolution sur ce que l'on veut bien aimablement appeler les réticences à la vaccination.

Les discours anti vaccins sont proprement irresponsables! Un parent qui fait ce choix ne met pas seulement la santé de son enfant en danger, mais aussi celle du reste de la société, puisque l'enfant peut ensuite transmettre et véhiculer le virus.

Trente mille, c'est considérable! On voit aujourd'hui dans certaines régions d'Europe réapparaître des épidémies de rougeole, par exemple, et des enfants y succomber.

Évidemment, tout y passe les théories du complot, les collusions, le lobbying, l'industrie pharmaceutique. Or, les faits sont là l'Europe, aujourd'hui, est la région du monde la plus sceptique à l'égard des vaccins, là même où les Lumières, Pasteur et la médecine moderne ont vu le jour. Le monde marche sur la tête, Madame la Présidente.